Es ist noch gar nicht lange her, dass die Berichterstatter zum SWIFT Abkommen hier im Plenum beteuert haben, dass innereuropäische Transferdaten vom Abkommen nicht betroffen sind.

Richtig ist vielmehr, dass lediglich SEPA Transaktionsdaten vom Abkommen ausgeschlossen sind, EU Standardüberweisungen oder auch Eilüberweisungen über SWIFTNet FIN jedoch nicht. Es zeigt sich also, dass es vom SWIFT Abkommen her ein riesiges Datenleck gibt und dass eines der Hauptargumente der SWIFT Befürworter in sich zusammengebrochen ist.

Es gibt keinen Aufschrei, es wird lediglich versucht, diesen neuen Informationsstand ganz leise unter den Teppich zu kehren. Ganz im Gegensatz zum Deutschen Bundestag! Im Deutschen Bundestag gab es bereits eine Debatte, und ich habe auch heute eine E Mail bekommen von der SPD aus Deutschland, die sich ganz klar dafür ausspricht, dass das Europäische Parlament bei diesem Thema tätig werden muss. Genau dazu möchte ich das Parlament auch aufrufen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diesen Massendatentransfer stoppen und die Verhandlungen neu aufnehmen.